Señor presidente, señor comisario, señora ministra, la delegación del Parlamento que asistirá la semana que viene al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible tendrá mucho trabajo. En Nueva York, bajo el paraguas de Naciones Unidas, se debatirá sobre la erradicación de la pobreza en todas sus formas, un tema clave y, de hecho, la causa común, entre otras, de la pobreza energética, de la pobreza hídrica o de la malnutrición. Debemos atacar la raíz del problema, sin olvidar que en 2014 eran 122 millones de europeos quienes vivían con riesgo de pobreza o exclusión social, según datos de la Comisión. Se debatirá sobre igualdad, y es la misma Comisión quien afirmó que tardaríamos setenta años, de seguir la progresión actual, en llegar a la plena igualdad.

Se debatirá sobre la promoción del bienestar para todas, para todos, a todas las edades, y quiero recordar que, de acuerdo con distintos estudios que tiene la Comisión, la desnutrición entre las personas de edad avanzada en Europa es alarmantemente alta. Se hablará de seguridad alimentaria, de la industrialización, de emisiones, de innovación, de la protección de nuestros océanos...

todos primordiales, y retos gigantes para la Agenda 2030, pues aún nos queda mucho camino por recorrer para transformar las palabras pronunciadas y los objetivos plasmados sobre un papel en hechos que nuestros ciudadanos sientan realizados.